Inițiativa pentru transparență în industriile extractive ar trebui să fie un instrument eficient, care să garanteze transparența și să combată speculațiile de pe piețele de materii prime.

Deși investițiile Uniunii Europene în India au crescut de mai mult de patru ori din 2003, politica de investiții a Indiei continuă să pună obstacole în calea investițiilor străine. Deși Brazilia și Argentina sunt parteneri comerciali importanți pentru Uniunea Europeană, aceste țări adoptă constant măsuri tarifare și netarifare care defavorizează întreprinderile europene, deși aceste două țări participă la negocierea unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. O preocupare pentru întreprinderile europene o constituie și restricțiile în domeniul transportului maritim.